Pane kolego, souhlasím s Vámi, také jsem právě říkal, že bych byl rád, až tyto dohody, které zatím obecně byly zmíněny Komisí během středeční debaty, budou mít nějakou konkrétnější podobě, abychom o nich zde velmi věcně debatovali, protože sám cítím, že pro mé voliče v České republice to bude silné a kontroverzní téma.